segundo, también agradecerles —por qué no decirlo— la intensidad en las intervenciones, porque creo que también anima el debate, sobre todo después de tener que escuchar muchísimas intervenciones, un número importante de intervenciones de distinto signo y de distintas orientaciones. Si les parece, lo que haré será, lógicamente, responderles en su conjunto, no individualmente, y lo haré además en torno a dos ejes que me parece que pueden resumir no solamente el espíritu de mi primera intervención, sino también el espíritu y el contenido de las respuestas en esta réplica a las intervenciones de cada uno de los diputados en primer lugar, el multilateralismo y, en segundo lugar —como bien ha comentado antes un eurodiputado socialista español—, el federalismo. En relación con el multilateralismo, yo he dicho en mi primera intervención, señoras y señores diputados, que el Gobierno de España cree, defiende la Agenda 2030, no solamente desde el punto de vista de una agenda política de trasformación a nivel nacional, sino que también creemos que en la próxima década la Unión Europea tiene que ser la gran embajadora, la gran activista de la Agenda 2030 en el orden multilateral.

está absolutamente incardinada con el planteamiento que yo he hecho a todos ustedes en relación con la Estrategia Europea de Igualdad de Género. O también lo que estamos haciendo a nivel de España con la aprobación de una serie de medidas vinculadas con la lucha contra la violencia de género, pero, también, con el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género o la aprobación de leyes que reduzcan la brecha salarial entre hombres y mujeres, y la igualdad laboral entre hombres y mujeres. En este asunto, me gustaría también decirles una cosa ha habido algunos intervinientes que han hablado del desempleo, que es absolutamente inaceptable todavía en España, en términos comparativos con otros países de la Unión Europea y en términos de media de la zona euro y de la Unión Europea.

Más de ocho millones de mujeres han encontrado trabajo, están afiliadas a la Seguridad Social y están integradas en el mercado laboral. También les diré una cosa la medida que ha aprobado el Gobierno de España de aumentar en un 22 el salario mínimo interprofesional, es decir, la subida más importante que se ha dado desde 1977 en la historia de nuestro país, en la historia democrática de nuestro país, beneficia, en un 70 sobre todo a las mujeres, que son las que están cobrando, desgraciadamente, un sueldo inferior y, por tanto, son las perceptoras del salario mínimo interprofesional. Por tanto, igualdad de género, pobreza infantil...

lucha contra la pobreza infantil también es uno de los principales ejes de la Agenda 2030. Nosotros ahí no solamente hemos planteado a la Cámara la necesidad de reforzar esa propuesta de la garantía infantil, sino que también estamos planteando lo mismo a nivel de España. En los presupuestos generales del Estado que presentamos en las Cortes el pasado lunes, lo que hacemos es una apuesta decidida en la lucha contra la pobreza infantil, reforzando —y mucho— todo aquello vinculado con la garantía infantil —si lo pudiéramos llamar o traducir así-en el ámbito de la política española. En relación con el cambio climático, ha habido algunos intervinientes que han hablado sobre cuál es el grado de compromiso del Gobierno de España en relación con este asunto. Vamos a aprobar en muy breve plazo de tiempo —espero—, en las Cortes Generales, presentada por el Gobierno de España, una ley de cambio climático, un plan o una estrategia nacional de transición ecológica, donde, si me permiten, una de las cuestiones fundamentales —al menos para el Gobierno de España— es que esa transición sea justa, es decir, que aquellas cuencas mineras, aquellas zonas de España en las que hay una fuerte presencia de las centrales térmicas puedan encontrar oportunidades y que, lógicamente, hagan

Y, finalmente, se ha hecho referencia a un amplio paquete de derechos, de libertades que, desgraciadamente, durante siete años de gobierno conservador se pusieron en marcha por parte de la anterior Administración. Ahí se ha hablado de la ley mordaza, se ha hablado también de todo lo que tiene que ver con la reforma laboral y con los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras en nuestro país.

La primera, en relación con la ley mordaza. Está ahora mismo en trámite de enmiendas, en ponencia en el Congreso de los Diputados, y espero que se pueda resolver y aprobar por las Cortes Generales en el periodo de sesiones que se va a abrir a partir del mes de febrero. Y, en segundo lugar, en relación con los derechos laborales, quiero decirles que el Gobierno de España ha impulsado el diálogo social, que ha aprobado en siete meses —en tan solo siete meses—

Y, finalmente, también quiero decirles, en este ámbito, que saben ustedes que los trabajadores autónomos, es decir, los trabajadores por cuenta ajena en nuestro país, que ascienden a más de tres millones de personas, de hombres y mujeres, gracias a un acuerdo que hemos logrado con los sindicatos y con los empresarios en tan solo siete meses han visto reforzadas todas las garantías sociales vinculadas con la prestación por desempleo y también con la cobertura en accidentes laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo hemos hecho, lógicamente, de la mano de los agentes sociales y también de los empresarios. Por tanto, multilateralismo, una agenda social clara por parte del Gobierno de España, no solamente a nivel europeo, sino también a nivel nacional, y también quería hacer dos reflexiones añadidas que han surgido al hilo de las intervenciones. En relación con la política exterior y vinculado con Venezuela, quiero decirles que el Gobierno de España, pero también yo, como líder de la oposición antes de ser presidente del Gobierno, no reconocimos la legitimidad de las elecciones venezolanas ni tampoco hemos reconocido en absoluto el régimen de Maduro. La prueba está en que no hemos estado presentes en la toma de posesión. Hemos pedido en sistemáticas ocasiones, en recurrentes ocasiones, al régimen de Maduro que pusiera en libertad a los presos políticos —allí sí que hay presos políticos—. Gracias a las buenas gestiones del ministro de Asuntos Exteriores, hemos logrado también que puedan viajar a España algunos presos políticos —el último, un chaval joven con el que tuve ocasión de reunirme— y, sin duda alguna, el planteamiento que tiene el Gobierno de España con la cuestión de Venezuela es la de intentar forjar una alianza, un grupo de facilitación de diálogo,

Francia no ha participado en la decisión impulsada por el Grupo de Lima, y también les puedo garantizar que el Gobierno de España no está en esa idea. El Gobierno España está intentando construir un grupo de facilitación que, precisamente, lo que haga sea permitir un tránsito dialogado para resolver, de una vez por todas, la crisis venezolana. Me ha sorprendido que cuando se habla de Venezuela no hablemos de la crisis migratoria que se sufre en Venezuela, pues unas de las principales —digamos― damnificadas son nuestras oficinas de asilo en España, porque son muchos los venezolanos y venezolanas que están buscando asilo en nuestro país. Pero tampoco de la crisis migratoria que existe en el conjunto del continente latinoamericano y, en particular, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Chile...,

muchos países con los cuales he tenido ocasión de poder reunirme a lo largo de estos siete meses como presidente del Gobierno. Tengo que decirles que, en el Consejo de Asuntos Exteriores, el ministro de Asuntos Exteriores —y también el Gobierno de España en su conjunto— ha defendido el desbloqueo de los recursos económicos para ayudar a esos países a poder gestionar de una manera al menos razonable la ingente cantidad de flujos migratorios que están llegando a esos países y, singularmente, a Colombia que, lógicamente, cuenta con todo nuestro

Sobre Canarias, yo solamente quisiera decirles que el Gobierno de España, que gracias, además, a este Gobierno, se ha tramitado en poco más de siete meses la renovación del Estatuto de Canarias y se han firmado en tiempo y forma todos los convenios que estaban pendientes de firmar.

Y, finalmente, quiero hacer una reflexión, una reflexión global sobre algunas de las intervenciones más vinculadas con el Partido Popular y también con la cuestión de Cataluña. Yo lo he dicho en el Parlamento español. Me gustaría también planteárselo a los diputados del Parlamento Popular Europeo que son de mi nacionalidad, que son españoles.

Y lo está marcando la ultraderecha en dos cuestiones fundamentales que son típicas cuando la derecha está en la oposición la primera, el agravio territorial y utilizar Cataluña, es decir, la convivencia y la cohesión territorial, como un elemento y como un ariete para hacer oposición al Gobierno de España.

Y lo somos en la oposición y lo somos en el gobierno. Y nos gustaría también que el Partido Popular hiciera lo propio cuando está en la oposición. Y, en segundo lugar, si yo tengo que mirar para encontrar alguna formulación de gobernabilidad que dé estabilidad, ya sea en regiones, ya sea en países, me gusta más el ejemplo sueco que el ejemplo que acabamos de ver en Andalucía.